Hvala za besedo, podpredsednik. Uvodoma bi želela posebej izpostaviti pa poudariti, da v SMC-ju vsekakor, zagovarjamo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To smo zapisali v naš program in temu smo se zavezali kot sopodpisniki koalicijske pogodbe. Pa tudi v prejšnjem mandatu je bila to ena od osrednjih načrtovanih tem. Naša ministrica je kar aktivno delala na tem projektu, pa vendar je, realnost pač malce drugačna. In, to, pač te realne kompleksne okoliščine danes spoznavajo tudi, aktualni minister in aktualna, stranka LMŠ, ki vodi koalicijo in ki ima tudi, pod okriljem, zdravstveni resor. V nadaljevanju bom pa povedala, kako jaz vidim, trenutno situacijo. Moje osebno mnenje je, da, gre v bistvu pri tem konkretnem predlogu zakona za neko gonjo samo zato, da se ukinejo zdravstvene ukinejo zavarovalnice oziroma njihova vloga v, zdravstvenem sistemu. Ne vem, jaz mislim, da zavarovalnice vseeno niso državni sovražnik številka ena, ker prispevajo kar lep kupček, denarja v državni proračun preko davkov, prispevkov in tudi so velik zaposlovalec. In ta dobesedno, bom rekla, lov na čarovnice, ki se je odprl s tem predlogom zakona, s to novelo pred par meseci na pobudo Levice, res obžalujem, da ste temu pritegnili tudi kolegi v koalicijski, LMŠ. Namreč, vi imate svojega ministra, ki je za to ta resor odgovoren, ki, bom rekla, mislim, po moji oceni, kar se odgovorno lotil naloge in v bistvu ne vem, ne razumem čisto dobro teh manevrov, kot da ne poznate neke osnove osnovne politične abecede, da greste, v, v rešitvah proti stališču, mnenju svojega lastnega ministra. Ja, sigurno se bodo zdajle pojavili očitki, da so me zlobirali predstavniki zavarovalnic, ampak ne, tudi jaz moram tukajle zelo glasno in jasno povedati: niti en lobist ali pa predstavnik katerekoli zavarovalnice me ni kontaktiral ne osebno, ne po mailu, ne po telefonu, pač pa dovolim in dovolim si vedno in povsod razmišljati s svojo glavo, in, ko sem preučila vse argumente za ali proti, enostavno, moram povedati, da imam v tem trenutku sama glede tega zakona velike pomisleke. Mogoče bi bilo korektno povedati s strani predlagatelja, da da da ta predlog zakona, ki ga imamo danes na mizi, predvideva, da bo plačnikov tega obveznega pavšalnega prispevka kar sto petdeset tisoč, več kot jih plačujemo, obstoječo dopolnilno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa še vedno bo finančni izplen, kot je rekel minister, sedemdeset milijonov evrov manjši na letni ravni, ja, res genialna ideja ali pa radikalna nesposobnost, odločite se sami. Jaz sem zelo vesela, da je bil danes minister v svojem stališču neki glas razuma, lahko pa bi prej bolj odločno in jasno povedal, kaj namerava in da konkretnemu, predlogu zakona ni najbolj naklonjen. Namreč, kaj je rekel? Jaz bi želela povzeti vseeno, da bo jasno, o, o čem govorimo in kakšno je stališče ministrstva. Rekel je, da podpira ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vendar je za odgovorno ukinjanje, ki bo zagotavljalo stabilno financiranje in stabilnost, dolgoročno finančno stabilnost zdravstvenega sistema, ker, kot vemo, zdravstveni sistem pač trenutno, če si želimo priznati ali pa ne, deluje nekako na meji svojih sposobnosti, na robu. Poudaril je še minister, namreč da je nujno, da se nadomestitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izvede nadzorovano in predvsem celovito. Da je njegova dolžnost, da opozori na morebitne pasti, rekel je še, pač da je po njegovi oceni trenutno zdravstveni sistem vzdržen, ni slab, ampak da bi takšna parcialna rešitev, kot je danes na mizi, da takšna parcialna rešitev potrebuje ustrezne varovalke, sicer lahko ogrozi zdravstveni sistem. Spoštovani, to so besede vašega, našega ministra, če jih povzamem. Ob tem nihče ni, opozoril, da, na podobne, da ima velike pomisleke oziroma negativno mnenje do tega predloga zakona tudi finančno ministrstvo, ravno tako iz kvote, stranke LMŠ. Namreč, oni so, finančno ministrstvo opozarja, da bo obvezni pavšalni prispevek, namenski prispevek za socialno varnost, ki se mora z vidika enotnosti ohranitve enotnosti davčnega sistema davčno enako obravnavati. Torej mora biti odbitna postavka pri določanju dohodninske osnove, to pa posledično pomeni manj, v nadaljevanju, posredno manj pobrane dohodnine, manj sredstev konec koncev multiplikativni učinki, manj sredstev za financiranje lokalne samouprave na daljši rok manj javnih investicij, gospodarske aktivnosti, zaposlenosti, ohlajanja gospodarstva, če želite. Mislim, a se mi zavedamo, kaj danes, počnemo s to ad hoc rešitvijo. Nenazadnje, zakon je neusklajen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bo, ki naj bi po tem predlogu zakona upravljal in, dodatnih pol milijarde evrov, tudi oni se nekako s to rešitvijo ne strinjajo oziroma ne vidijo mehanizmov, da bi se tega lahko lotili kar tako čez noč. Tako da na podlagi vsega tega, še enkrat, izražam svoje osebno mnenje, da sem do tega predloga zakona izjemno skeptična. Hvala.